Niemal na półmetku obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego powinniśmy mieć odwagę zadać sobie pytanie, w jakim kierunku zmierza Europa, w jakim stopniu udaje nam się realizować ambitne cele strategii Europa 2020, czy widzimy realną perspektywę wyjścia z przedłużającego się kryzysu finansowego,

Pamiętajmy, że w czasach braku stabilizacji i w poczuciu zagrożenia dotyczącego niemożliwości zrealizowania podstawowych potrzeb życiowych często do głosu dochodzą ruchy społeczne o charakterze populistycznym, głoszące ekstremalne hasła zmian. Nie wolno nam zlekceważyć ruchu oburzonych, który ma na razie formę idealistycznego sprzeciwu młodzieży pozbawionej realnych perspektyw umożliwiających twórczy rozwój i godną pracę, ale w przyszłości może stać się zalążkiem poważnej siły politycznej, tylko o jakim obliczu? Nie możemy przemilczeć faktu braku odpowiedzialności części polityków, którzy forsowali życie na kredyt, życie na koszt przyszłych pokoleń, składając nierealne obietnice w zamian za utrzymanie władzy, posługując się nawet ukrywaniem czy modyfikowaniem rzeczywistej sytuacji.